herra forseti stjórnarmeirihlutinn hér undrar sig á þessari uppákomu og kallar hana ýmsum nöfnum en menn gætu verið lausir við svona uppákomu ef hæstvirtur forsætisráðherra sinnti þingskyldum sínum það er engin að kalla eftir því að það sé eitthvað eftirsóknarvert að þurfa að fara þessa leið að leggja fram dagskrártillögu og það er nú ekki svo þingið sé að drukkna í málum og menn sé að beita málþófi út af því að það sé verið að moka það mikið af stjórnarmálum hér inn á þingið eða kannast háttvirtir þingmenn við það hæstvirtur forsætisráðherra hvar sem hann er núna að hann ætti nú að reka af sér slyðruorðið og fara að sýna einhvern myndugleik hér í sínu starfi og svara spurningum um stærsta kosningamál framsóknarflokksins um afnám verðtryggingar við hvað eru menn hræddir ég segi nú bara að það var skoðanakönnun fyrir ekki alls löngu um hver væri vinsælasti